Madame la Présidente, ce rapport est bien entendu, à mon sens, une avancée majeure dans la politique commerciale de l'Union européenne.

Grâce à ce règlement, l'Union européenne devrait avoir les moyens de se défendre rapidement face aux États qui ne respectent pas leurs obligations commerciales. C'est un pas important, alors que nous devons à l'heure actuelle passer par la procédure de codécision pour prendre une mesure de rétorsion, lorsque nous y sommes autorisés.

C'est finalement autant un instrument de rétorsion que de dissuasion. Je voudrais, à ce titre, remercier le rapporteur pour l'excellent travail qu'il a accompli et pour avoir ainsi enrichi la proposition de la Commission. Enrichi par les secteurs couverts par la proposition, car désormais, non seulement les biens et les marchés publics peuvent faire l'objet de mesures de rétorsion, mais également les services. C'est une avancée importante car, en effet, face à un pays comme Singapour dont le commerce repose essentiellement sur les services sur quel autre secteur pourrions nous prendre des mesures de rétorsion efficaces si nous n'avions pas intégré les services dans ce rapport? À ce titre, j'aimerais que la Commission européenne réfléchisse à l'opportunité d'étendre encore le champ du règlement aux droits de propriété intellectuelle lorqu'elle évaluera l'efficacité du texte. Autre avancée qui me semble indispensable l'information du Parlement européen. Dans notre quête de la transparence, il me paraît impensable que le Parlement ne soit pas correctement informé, à tous les stades de la procédure. Cela est d'autant plus important étant donné les conséquences politiques que peuvent avoir les mesures de rétorsion.

Pour cette raison, je ne souhaite pas que ce texte soit de nouveau amendé. Je pense que la proposition telle qu'amendée en commission parlementaire est un excellent mandat pour aller négocier en trilogue.